A hoci mnohí ľudia rezignovali na verejné angažovanie sa, stále je veľa tých, čo sa na Parlament obracajú petíciami.

Každopádne vo väčšine petícií sa hovorí o nesprávnom uplatňovaní európskych právnych predpisov, či už v dôsledku ich chybnej transpozície, v dôsledku nedostatkov v ich uplatňovaní alebo ich porušovania. Aby sme nemrhali vzácnym záujmom a aktivitou Európanov a Európaniek, ktorí sa na nás obracajú, bude nevyhnutné pracovať najmä na informovanosti o kompetenciách. V petíciách, ktoré boli totiž vyhodnotené ako neprístupné, často išlo o prípady, keď si predkladatelia petícií pomýlili vnútroštátnu a európsku právomoc, ako aj inštitúcie Európskej únie s Radou Európy, najmä so Súdom pre ľudské práva. Hoci naše odmietnutie takýchto petícií je v súlade s právom, musíme zabezpečiť dostatočnú informovanosť